Discutăm iarăși despre situația drepturilor omului în Iran, fapt care confirmă temerile noastre privind practica guvernului de la Teheran de a răspunde nemulțumirilor legitime ale cetățenilor prin măsuri de forță, abuzive și în disprețul opiniei publice internaționale. Abuzurile autorităților iraniene privesc, în special, grupurile minoritare, fie că este vorba despre grupuri religioase, despre jurnaliști, femei sau apărători ai drepturilor omului. Orice încercare de a structura o societate civilă responsabilă, orice formă de respingere a metodelor de guvernare ale puterii din Iran sunt drastic reprimate. Iranul are de dat niște răspunsuri obiecțiilor și îngrijorărilor legitime exprimate de comunitatea internațională față de situația drepturilor omului.